L'Unione europea sta mancando quasi tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020. La disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli senza precedenti, con una media del 23, mentre in Italia è quasi al 42. Nel 2011 la perdita economica connessa al disimpegno dei giovani dal mercato del lavoro è stata stimata a circa 153 miliardi di euro, pari all'1,2 del PIL dell'Unione europea. Se vogliamo un vero coordinamento delle politiche economiche e della disciplina di bilancio, allora i parametri del 3, così come i parametri del fiscal compact devono essere giustamente flessibili. Inoltre, dobbiamo considerare gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione come determinanti per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani.